una cortina de humo para tapar su nuevo plan migratorio que promueve controles más duros en la frontera y restringe aún más las condiciones para obtener el asilo. Lo hace justo después de haber anunciado redadas xenófobas para detener a personas que han huido de la miseria y de la violencia, de golpes de Estado y de Gobiernos corruptos, como el de Honduras, que están apoyados por los Estados Unidos y por Europa.

Denunciamos la criminalización de la solidaridad, el populismo de los muros, la externalización de las fronteras, las redadas racistas, las devoluciones masivas e ilegales y la inhumana separación familiar, por la que se está encarcelando a menores, separándolos de sus madres y de sus padres, solo por el hecho de emigrar. Nos sumamos también a la petición de las congresistas demócratas por el cierre de los centros de detención, porque migrar no es un delito. Las fronteras de los Estados Unidos y de Europa son hoy las más peligrosas del mundo.

Dejemos de mirar hacia otro lado y de pronunciar palabras bonitas que no se traducen en hechos, porque, si no, seguirán muriendo personas al otro lado de nuestra puerta.